Señora presidenta, vicepresidenta Mogherini, en esta jornada en que hemos votado ampliamente a la Comisión Von der Leyen, me sumo al reconocimiento de su trabajo durante estos cinco años —que ha sido muy duro— y de su constancia en este Parlamento Europeo a estas altas horas, debatiendo la situación en tres países de Oriente Medio con muy poco en común entre sí, salvo la inestabilidad y las protestas. El Líbano debe mucho su inestabilidad a la intrusión iraní en los últimos años. Y entre Irak e Irán hubo una guerra muy sangrienta. La situación más preocupante de lejos es la de Irán, exactamente porque es la que dura más tiempo porque es la que más se ha encarnizado represivamente contra las mujeres porque es la que arroja un balance mayor de penas de muerte ejecutadas y porque en las últimas protestas arroja un balance de mortandad también inaceptable cerca de un centenar de muertes, entre ellas la de Nikta Esfandani, apenas una niña de catorce años. Según reportan todas las organizaciones internacionales, el uso de la fuerza no solamente es desproporcionado sino sistemático, para reprimir brutalmente toda disidencia, y eso es sencillamente inaceptable.